Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo lanciato l'allarme la comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità e gestire in modo unitario e con responsabilità condivise i rifugiati del conflitto in Siria. Parliamo di oltre 2 milioni e mezzo di persone in fuga, ma questo dato è destinato drammaticamente ad aumentare il 76 dei rifugiati siriani sono donne e bambini. Bisogna porre fine ad ulteriori spargimenti di sangue e fornire assistenza umanitaria alla popolazione e ai rifugiati siriani garantendo alle organizzazioni internazionali umanitarie, alla Croce Rossa, l'accesso in ogni area del conflitto. Serve come dicevo prima la responsabilità della comunità internazionale per la condivisione degli oneri di questa drammatica situazione. L'abbiamo detto stamattina non basta il Consiglio dei ministri degli Interni di ieri, serve subito un Consiglio europeo sulla politica di immigrazione ed emergenza umanitaria.